Frau Präsidentin, Frau Kommissarin!

Wir sprechen so häufig darüber, dass Krebs zum Teil natürlich auch durch eigene Verhaltensweisen mitbegründet werden kann zu wenig Bewegung, Aufenthalt in den falschen Regionen. Aber der Arbeitsplatz ist einer, wo wir den Schutz des Arbeitgebers, den Schutz der europäischen Gesetzgebung brauchen, denn hier setzt sich niemand freiwillig diesen Abgasen, diesen Karzinogenen aus.

Hier ist wieder ein weiterer Schritt in die richtige Richtung entstanden. Es gilt nun, natürlich nicht nur die beste Gesetzgebung zu haben. Denn wie sehr häufig auf europäischer Ebene Es scheitert oder gelingt durch die ordentliche Implementierung und im Nachhinein auch durch die Kontrolle. Ich fordere daher nicht nur uns Abgeordnete auf, hier zuzustimmen, sondern auch die einzelnen Arbeitgeber Arbeitgeberinnen, auch die wirklich gesetzestreue Umsetzung dieser Vorlage zu verfolgen, und die Mitgliedstaaten, auch eine entsprechende Kontrolle durchzuführen.